Hvala, gospod podpredsednik. Državni sekretar, kolegice in kolegi. Predstavil bom stališče poslanske skupine Desus glede Predloga odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, potem stališče glede Predloka odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru, stališče glede Predloga odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem ter Predloga odloka o spremembah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani. Glede na to, da gre pri tej in naslednjih treh točkah za zelo podobne spremembe odlokov v zvezi s samostojnim visokošolskim zavodom v Novem mestu ter tremi univerzami, v Mariboru, na Primorskem in v Ljubljani, v poslanski skupini Demokratične stranke upokojencev Slovenije podajamo združeno stališče k vsem štirim aktom. V predlogih, ki so pred nami, gre namreč več ali manj za uskladitev pravnih aktov glede na že obstoječo dejansko stanje in v zvezi z naslovi fakultet, spremembami njihovih imen, dodajanjem študijskih področij, pretvorbo študijskih področij po klasju sistemov. Poleg navedenega posamezni odloki prinašajo še jasnejši zapis oziroma sistemsko poenotenje trajanja mandatov članov upravnega odbora visokošolskega zavoda oziroma univerze in krajšo dobo mandatov študentov. Vsebinsko tem spremembam v naši poslanski skupini ne nasprotujemo, zato napovedujemo podporo vsem štirim predlaganim aktom. Opozarjamo pa na nesmiselnost tega, kar je državni zbor dolžan izpeljati v postopku potrjevanja teh aktov nastopa namreč zgolj kot aparat nekega tehničnega post festum odločanja, saj saj samo potrdi že sprejete odločitve univerze in je k temu že podala soglasje vlada kot ustanoviteljica. Kot opozarja Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, je namreč sistem določanja dodatnih študijskih področjih pravno nedorečen. Nenavadno je namreč, da se hierarhično višji pravni akt, kar odlok v tem primeru je, naknadno usklajuje s statutom univerze. Iz omenjenega mnenja tudi izhaja, da državni zbor ni le formalni opazovalec in potrjevalec že sprejete odločitve, ampak ima možnost tudi vsebinskega odločanja o predlogih sprememb zakona. Iz veljavne zakonske ureditve tudi ni jasno razvidno, kakšne bi bile oziroma so posledice v primeru, da državni zbor sprejme drugačno odločitev od tiste, ki sta jo predhodno sprejela senat univerze in vlada. Verjetno bi se univerza spotaknila ob oseminpetdeseti člen ustave, ki zagotavlja avtonomnost univerze, in lahko torej ugotovimo, da je sedanjo ureditev nujno potrebno preoblikovati. Zato od pristojnega ministrstva pričakujemo normativne spremembe, ki bodo pristojnosti vseh deležnikov pri odločanju o študijskih področjih določile na nedvoumen način. Vsekakor je to vprašanje, ki ga bo potrebno razrešiti čim prej. V poslanski skupini Desus bomo vsem štirim predlaganim aktom podali podporo. Hvala.